og er þetta nú í sjötta sinn sem þetta mál er flutt sú breyting hefur þó orðið á að fyrst þegar mæli var flutt var ég einn á þingsályktunartillögunni en nú háttar svo til að þingmenn sem með mér eru á þessu máli eru þrjátíu og að mér meðtöldum eru það þrjátíu og einn þingmaður sem flytur þessa þingsályktunartillögu ásamt mér flutningsmenn eru auk mín anna kristín gunnarsdóttir ásta r jóhannesdóttir ásta möller birkir jón jónsson björgvin sigurðsson dagný jónsdóttir drífa hjartardóttir einar oddur kristjánsson guðjón hjörleifsson guðjón ólafur jónsson guðjón arnar kristjánsson guðlaugur þór þórðarson guðrún ögmundsdóttir gunnar örlygsson helgi hjörvar hjálmar árnason jóhann ársælsson jón gunnarsson kjartan ólafsson kristinn h gunnarsson kristján l möller magnús þór hafsteinsson mörður árnason sigurður kári kristjánsson sigurjón þórðarson sigurrós þorgrímsdóttir sæunn stefánsdóttir valdimar l friðriksson ögmundur jónasson og össur skarphéðinsson mér þykir rétt virðulegi forseti að geta þess að ekki var leitað til fleiri þingmanna í ljósi þess að í forsætisnefnd sitja sjö alþingismenn og kannski óeðlilegt að leita til þeirra og þá ekki

ályktun um að í þingsal alþingis skuli vera þjóðfáni íslendinga segir svo við setningu alþingis hundrað þrítugasta og fyrstu löggjafarþings fyrsta október tvö þúsund og fjögur vakti athygli alþingismanna hve vel hefur til tekist með lagfæringu lýsingu og endurbætur á þingsal glæsilegt form og nálgun þess sem í upphafi var byggt er öllum þeim sem að komu til sóma en hvernig má það vera að innan veggja alþingis hvar rætt er um eflingu vegsemd og gildi þingsins í íslensku þjóðlífi skuli þjóðfáni vor ekki hafinn til vegs og virðingar fáninn er tákn fullveldis vors fáninn er ímynd þeirra hugsjóna sem þjóð vor á fegurstar hvert stórverk sem unnið er af oss eykur veg fánans hvort sem það er unnið á höfunum í baráttunni við brim og úfnar öldur eða á svæði framkvæmdanna eða í vísindum og fögrum listum því göfugri sem þjóð vor er því göfugri verður fáni vor vegur hans og frami er frægð þjóðar vorrar í tengslum við heimsóknir þjóðhöfðingja hingað til lands hafa birst fréttamyndir í sjónvarpi frá viðkomandi landi og þingi þar sem að öllu jöfnu er áberandi þjóðfáni landsins við forsæti eða ræðustól þess var minnst sautjánda júní á þjóðhátíðardegi íslendinga að nítjánda júní ætti hinn fagri íslenski fáni níutíu ára afmæli hinn fyrsta júlí síðastliðinn voru hundrað tuttugu og fjögur ár liðin frá því að alþingi var sett í fyrsta sinn í alþingishúsinu íslendingar státa sig af elsta löggjafarþingi veraldar eru stoltir af þjóðfána sínum sem í níutíu ár hefur af stjórnendum alþingis þess tíma ekki verið talinn gegn og gildur innan veggja alþingis

voru heimildir til að nýta þjóðfánann rýmkaðar var það meðal annars gert til að aflétta ofverndun íslenska þjóðfánans og stuðla að því að gera hann sýnilegri alla daga þá alþingi starfar eru beinar útsendingar sjónvarps frá þingsal og verður ekki annað sagt en að mikil blæbrigði yrðu á sjónvarpsmynd og ásýnd önnur ef þjóðfáni íslendinga væri sýnilegur við eða nærri forsetastól flutningsmenn telja það mjög við hæfi að þjóðfáni íslendinga skipi veglegan sess í þingsal alþingis það yrði hinu háa alþingi til sóma sem og þjóðfána vorum til vegs og virðingar virðulegi forseti ég gat um það áðan að þetta væri í sjötta sinn sem þessi þingsályktunartillaga væri flutt og mér þykir þá rétt líka að geta þessu virðulegi forseti að í nokkurn tíma hefur þetta mál fengið umfjöllun í forsætisnefnd og vildi ég aðeins geta nokkurra dagsetninga og ártala máli mínu til stuðnings varðandi umfjöllun fánamálsins í forsætisnefnd það er þrettánda mars árið tvö þúsund erindi guðmundar hallvarðssonar lagt fram erindi guðmundar hallvarðssonar alþingismanns dagsett áttunda mars síðastliðinn þar sem gerð er tillaga um að þjóðfána verði komið fyrir í þingsal að baki forsetastóli eða til hliðar við hann ákveðið að forsætisnefndarmenn kanni hvort aðstæður í þingsal geri mögulegt að hafa fánann í salnum tuttugasta mars árið tvö þúsund að loknum fundi gengu forsætisnefndarmenn í þingsal til að kanna hvort aðstæður væru til þess að koma þjóðfánanum fyrir að baki forsetastól eða til hliðar við hann samanber fundargerð þrettánda mars áttunda júní tvö þúsund fámenni í þingsal lögð fram drög að svari við bréfi guðmundar hallvarðssonar alþingismanns það er áttunda mars síðastliðinn þar sem lagt er til að þjóðfána íslendinga verði komið fyrir við hliðina á forsetastóli í þingsal samanber fundargerð forsætisnefndar þrettánda mars síðastliðinn afgreiðslu málsins frestað þrettánda nóvember tvö þúsund þjóðfáni í þingsal við ræddum nýlega tillögu til þingsályktunar um þjóðfána íslendinga í þingsal alþingis samþykkt að óska eftir því að gunnar ingibergsson leggi fyrir forsætisnefnd hugmyndir um hvernig mætti koma þjóðfána fyrir í þingsal ef af því yrði tuttugasta og þriðja apríl tvö þúsund og eitt erindi frá allsherjarnefnd lagt fram erindi frá allsherjarnefnd dagsett tuttugasta og þriðja mars síðastliðinn þar sem óskað er eftir umsögn um tillögu til þingsályktunar um þjóðfána íslendinga í þingsal hundrað nítugasta og áttunda mál þessa þings samþykkt var að skýra allsherjarnefnd frá því að forsætisnefnd veiti ekki umsögn um einstök þingmál samkvæmt beiðni þingnefnda virðulegi forseti ég sýndi það með myndrænum hætti fyrir nokkru síðan hversu einfalt væri að koma þjóðfánanum fyrir og eflaust muna þingmenn eftir því að þá var gert ráð fyrir því að þjóðfáninn yrði nánast á bak við ritara mér á hægri hönd og yrði á nánast lóðréttri stöng en ekki með þeim hætti eins og margir hverjir hafa haldið fram í ræðum og riti og jafnvel fyrrverandi forseti alþingis

það eru margir virðulegi forseti utan alþingis sem hafa fylgst með þessu máli og verið mjög undrandi á þessum dræmu

sér sautjánda júní tvö þúsund og tvö pétur sigurgeirsson biskup og ég ætla með leyfi forseta að lesa það hér sem friðarbogi í skýjum skín hér skartar íslands fáni hér geislar útlit ásýnd þín eins og sól og máni fáninn blár sem himinn haf með hvítt og rautt krossmerkið en jöklum eða eldum af vort eyland skóp guðsverkið þjóðartákn er það til sanns að því við skulum hyggja á kristnum gildum guðs og manns er gott að mega byggja ein er fánans ferð ei löng en fer þó hugsvið þegna í hálfa eða heila stöng er hafinn upp þess vegna íslands fáni er alþingis þar æðst með ráð er vandi forsjón þings til fulltingis fyrir þjóð og landi í musterum og menntasal á miðum landsbyggð yfir yst við strönd og innst í dal eins þar fáninn lifir hér á þökk jón sigurðsson sómi landsins er hann frelsið kom hann framtak von er fánann mótar viljann og verndar drottinn borg og byggð bæði loft og sæinn þín eilífð varir elska og tryggð þú alfarið gafst daginn þetta ljóð er eftir pétur sigurgeirsson biskup og hann hefur sýnt þessu máli sérstakan áhuga það eru fleiri líka ekki fyrir löngu og í nokkur skipti

það er athyglisvert að vita af því líka að þessi heiðursmaður pétur kristjánsson hefur sent athugasemdir til ýmissa opinberra stofnana um hvernig skuli fara með þjóðfánann þá hefur verið fátt um svör mér er minnisstætt opið bréf sem hann sendi til forsetaembættisins þar sem hann benti á að lög þjóðfánans væru þess eðlis

eigi þjóðfáninn lögum samkvæmt að vera á hægri hönd þess sem talar það er á vinstri hönd séð frá þeim sem horfir á ræðupúltið ár eftir ár er öfugt farið með í forsetaembættinu fáninn á bessastöðum er alltaf vinstra megin við ræðupúltið og hvernig í ósköpunum má það vera að æðsta embætti þjóðarinnar skuli ekki fara eftir þeim lögum sem forsetaembættið staðfesti á sínum tíma það kannski segir svolítið til um það hversu áhugalaust þetta mál hefur verið til skamms tíma varðandi þjóðfánann í þingsal og það er náttúrlega sérstakt líka þegar til þess er litið að nú gerist það í ört vaxandi mæli

og gestir af götunni erlendir aðilar leggja í æ ríkara mæli komu sína hérna inn í þinghúsið og til dæmis er ég með tölur um það að árið tvö þúsund og fimm komu hér sjö þúsund gestir ég heyri það líka að það undrar marga að það skuli ekki vera hér innan dyra þjóðfáni íslendinga jafnframt er það líka mjög sérstakt að í öll þessi ár og eins og þjóðhátíðin á þingvöllum nítján hundruð fjörutíu og fjögur beindist mjög þar að dagskráin í ræðum og riti og söng að þjóðfána íslendinga að mann skyldu þá ekki hafa tekið ákvörðun um að finna þjóðfánanum stað í þingsal virðulegi forseti tími minn er senn á enda þá legg ég til að að lokinni þessari umræðu verði málinu vísað til annarrar umræðu og allsherjarnefndar en ég vildi óska þess jafnframt virðulegi forseti að málinu væri vísað til forsætisnefndar þannig að allsherjarnefnd mundi senda málið til forsætisnefndar